Mais même si nous devons nous féliciter de l'avancée que constitue ce que nous allons décider aujourd'hui, c'est à dire le droit à la portabilité des retraites, convenons que la question examinée est limitée puisqu'il ne s'agit que de compléments au droit à la retraite publique de base par répartition. Je veux donc redire mon inquiétude face aux attaques menées de façon frontale par la troïka, ou de façon plus détournée avec les incessantes recommandations de la Commission, contre ces systèmes publics en vue de pousser les retraites par capitalisation.